Doamnă președintă, domnule comisar, dragi colegi, am pledat în repetate rânduri în fața Comisiei Europene pentru ca aceasta să vină cu o revizuire a Regulamentului privind statutul și funcționarea partidelor și finanțarea partidelor politice. Prin această rezoluție, atragem atenția asupra faptului că în regulamentul în vigoare există o serie de neajunsuri și lacune care pot avea un impact negativ asupra democrației la nivel european. Din păcate, aspectele nesoluționate din trecut rezonează până în prezent și pot afecta viitorul construcției europene. De câțiva ani, partidele extremiste s au infiltrat printre grupurile politice ale Parlamentului European și pun în pericol credibilitatea acestei instituții și valorile europene per ansamblu. Tocmai de aceea trebuie să ne asigurăm că avem la dispoziție instrumentele democratice necesare și că acestea lucrează pentru consolidarea demersului european. Aspectele ce țin de cofinanțarea activităților partidelor europene și criteriile de apartenență la mai multe partide sunt elemente cheie care trebuie revizuite cât mai curând pentru a preveni scenariile populiste. Aducând modificări prevederilor problematice din acest regulament, cred că putem obține o scenă politică cu adevărat europeană și un Parlament European care să reprezinte interesele Uniunii și ale cetățenilor săi într un mod responsabil și asumat.